Monsieur le Président, le cas de Nabil Rajab à Bahreïn nous interpelle naturellement et nous inquiète. Si nous soutenons les minorités victimes de discriminations et d'exactions, nous pensons en premier lieu, au Proche Orient, aux populations chrétiennes, dont le projet islamiste vise à éradiquer la présence, bien antérieure, à celle de l'Islam. Peu de consciences s'élèvent ici contre ce drame majeur. À Bahreïn, ce n'est pas une minorité, mais la majorité de la population chiite qui est discriminée par un émirat sunnite. L'Union européenne, qui soutient des pays aussi peu recommandables que le Qatar ou l'Arabie saoudite, qui maltraite sa minorité chiite, est mal placée je le pense pour intervenir sur cette question, comme sur bien d'autres. C'est en tenant une position d'équilibre, sans choisir Riyad contre Téhéran ni même l'inverse, que les pays européens pourraient jouer un rôle de médiateur. Mais c'est avant tout en reprenant chacune de leur souveraineté diplomatique que les nations européennes retrouveront une politique conforme à leurs intérêts.